forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar samanber sjötugasta og þriðju greinar þingskapa verður flutt annað kvöld og hefst umræðan klukkan sjö fimmtíu síðdegis tíu mínútum fyrir átta samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar umferðir verði þrjár tólf mínútur sex mínútur og fimm mínútur en forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu